Herr Präsident!

Solange wir keine Prioritäten setzen, werden wir Gelder nicht sinnvoll einsetzen.

Fangen wir an mit Effizienz Gebäude, Autos, Kühlschränke usw. Es gibt nichts Billigeres und nichts, was mehr Arbeitsplätze schafft.

Ich investiere jetzt Milliarden in Gaspipelines und dann soll der Gasverbrauch in Europa sinken.

Herr Kommissar, 300 Kommunen aus Europa kommen

Denn ich brauche die Städte als Partner für eine neue Energiepolitik.